Nach Angabe der türkischen Sozialversicherungsanstalt ereignen sich in der Türkei jeden Tag 172 Arbeitsunfälle, durchschnittlich sind drei davon tödlich.

3. Das zweite große Problem ist vielen von uns gut bekannt. Mit rabiaten Methoden wird versucht, einen gewerkschaftsfreien Raum zu schaffen. Arbeitnehmer, die sich gewerkschaftlich organisieren oder in Streik treten, werden fristlos entlassen.

Zudem sitzen seit einiger Zeit, und zwar seit Juli, 69 Gewerkschaftsmitglieder gerade deshalb, weil sie Gewerkschaftsmitglieder sind, in Haft. Das Gewerkschaftsrecht, ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld sowie Meinungsfreiheit sind grundlegende Menschenrechte, die es zu beachten gilt.